frú forseti ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breyting á lögum númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og átta um virðisaukaskatt lögum númer tuttugu og níu nítján hundruð níutíu og þrjú um vörugjald af ökutækjum eldsneyti og fleiri og lögum númer níutíu og sjö nítján hundruð áttatíu og sjö um vörugjald frá háttvirtri efnahags og skattanefnd en nefndarálitið er að finna á þingskjali fjögur hundruð og fjórtán nefndin hefur fjallað um málið með frumvarpinu er lagt til að heimilað verði að framlengja tímabundið undanþágur frá vörugjöldum og virðisaukaskatti sem gilda um tiltekin vistvæn ökutæki nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt háttvirtir þingmenn ögmundur jónasson og birkir j jónsson gera fyrirvara við álit þetta háttvirtir þingmenn gunnar svavarsson lúðvík bergvinsson og katrín jakobsdóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal ellert b schram ögmundur jónasson með fyrirvara bjarni benediktsson birkir j jónsson með fyrirvara og jón gunnarsson